Señor Presidente, señor Comisario, usted se preguntaba por qué debemos dar más tiempo a algunos países para que cumplan sus compromisos para la firma de los acuerdos de asociación. Yo creo que la respuesta es que no todos están preparados para hacerlo, porque han partido de una situación política y económica muy difícil. Yo le preguntaría ¿nos interesa hacer avanzar a estos países, o los dejamos en una situación más precaria de la que podrían tener ahora? Creo que nos interesa.

Además, diría que estos dos años más no representan un cambio significativo en relación con nuestros compromisos con la OMC.